forseti vill láta þess getið að í dag verða tvær utandagskrárumræður hin fyrri verður klukkan ellefu í dag og er um útvíkkun á heilbrigðisþjónustu á landspítala málshefjandi er háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson heilbrigðisráðherra guðlaugur þór þórðarson verður til andsvara hin síðari fer fram klukkan þrettán þrjátíu að loknu hádegishléi og er um rannsóknir og stofnstærðarmat hafrannsóknastofnunar málshefjandi er háttvirtur þingmaður grétar mar jónsson sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra einar k guðfinnsson verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt annarri